Debatując o sytuacji w Birmie, nie sposób pominąć problemów mniejszości Czin.

Ludność ta od dziesięcioleci jest obiektem systematycznych prześladowań na tle religijnym obywatele są torturowani, aresztowani, bez przedstawiania zarzutów wykonywane są również wyroki śmierci, kobiety padają ofiarami gwałtów ze strony żołnierzy, niszczone są miejsca kultu, a duchowni gnębieni. Powodem tych zbrodniczych działań godnych potępienia jest chęć wymuszenia porzucenia chrześcijaństwa na rzecz buddyzmu. Najbardziej dramatyczną katastrofą jest permanentna klęska głodu, będąca głównym efektem postępowania władz birmańskich wobec tej mniejszości. 70 ludności Czin żyje poniżej granicy ubóstwa, bez szans na jakąkolwiek pomoc. Dlatego z tego miejsca pragnę zaapelować do rządzących Birmą o zaprzestanie prześladowań i rozpoczęcie polityki humanitarnej, przede wszystkim zezwolenie na działalność organizacji niosących pomoc, zapewnienie nieskrępowanych działań agencji ONZ, a także dostępu do informacji. Oczywiście dotyczy to w równym stopniu ludności Rohingya, zamieszkującej sąsiedni stan Arakan, jak i pozostałych prześladowanych społeczności. Nasze wsparcie finansowe musi uwzględniać konieczność złagodzenia polityki wobec mniejszości. Dziękuję.